Señor presidente, estamos viendo estos últimos días imágenes verdaderamente dolorosas, imágenes de miles de personas, fundamentalmente hondureñas y hondureños, que huyen de la violencia en una de las regiones más peligrosas del mundo. Hay mujeres, niños, personas mayores, menores no acompañados, miles de personas que no tienen otro propósito que llegar a los Estados Unidos y pedir asilo —un derecho universal—. Hace unos meses nos escandalizamos por la política migratoria estadounidense, con la detención y la separación de las familias. Ahora Trump amenaza con suspender las ayudas a los países de origen que no actúen como policías de fronteras y mandar al Ejército para parar esta caravana de inmigrantes. Ante todo esto, la Unión Europea no hace ni dice nada. La Unión Europea tiene que enviar una misión de observación y otorgar ayudas económicas para paliar la crisis humanitaria que estamos viendo. No podemos seguir mirando hacia otro lado.